Monsieur le Président, Monsieur le Président en exercice, Haut représentant, M.

Même livrée, l'aide humanitaire est insuffisante pour répondre aux besoins sur le terrain. Les hôpitaux ne peuvent plus fonctionner correctement. La population ne peut plus être prise en charge. Ce qui se trame actuellement à Gaza est une catastrophe humanitaire de grande ampleur. L'Union européenne joue déjà un grand rôle dans la région. Le soutien financier qu'elle a apporté et qu'elle apporte toujours aux Palestiniens est considérable. Elle a beaucoup fait en amont pour prévenir le désastre humanitaire auquel nous assistons aujourd'hui. Malgré les obstacles, elle continue d'apporter aide humanitaire et assistance à la population de la bande de Gaza. Aujourd'hui même, l'Union européenne a accordé 41 millions d'euros d'aide à l'Agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens. Ce n'est donc pas maintenant que nous allons commencer à nous taire. Pour moi, le message des Européens doit être clair. Nous ne pouvons tolérer que l'aide et l'assistance humanitaires soient prises en otage dans ce conflit. Il est primordial que cette aide puisse circuler librement et sans restriction, et que, dès lors, les points de contrôle soient ouverts. Nous avertissons aussi, par ailleurs, le Hamas. Les incidents du mois dernier, au cours desquels le Hamas a confisqué l'aide humanitaire distribuée par l'Agence des Nations unies dans la région et ne l'a pas restituée, sont scandaleux, intolérables et ne doivent plus se reproduire. Tous les acteurs concernés doivent préparer la phase de reconstruction activement en évaluant les dégâts sur place et en préparant un plan pour la réhabilitation financière, économique et sociale de la bande de Gaza. Cette réhabilitation est essentielle pour la stabilité de la région. C'est l'objectif de la conférence des donateurs qui se réunira à Sharm el Cheikh le 2 mars prochain. Mais soyons clairs aucune reconstruction une de plus ne pourra avoir lieu tant qu'un cessez le feu durable n'aura été prononcé. Le cessez le feu et la cessation des opérations militaires, également de la part d'Israël, sont la condition préalable absolue pour rétablir la paix dans la région. Cela commence aussi, pour le Hamas et je le dis avec la plus grande fermeté par l'arrêt définitif des envois de roquettes sur Israël depuis Gaza. Toutes les mesures doivent être également prises pour lutter contre le trafic d'armes et de munitions par le biais des tunnels reliant Gaza à l'Égypte. La restauration du dialogue entre toutes les composantes de la société palestinienne et la relance du processus actuel de négociation sont essentielles.

Nous ne pouvons espérer trouver une solution au conflit qu'en gardant ouverte la voie diplomatique.